forseti ég vil sérstaklega fagna þeim orðum hæstvirts umhverfisráðherra sem lúta að stjórnarráðinu og góðri stjórnsýslu það er kannski helst sá hluti rannsóknarskýrslunnar sem ég hef gefið mér tíma til að kynna mér og lesa almennilega og það er sá hluti sem líka gefur mér helst vonir um að í þessari skýrslu séu

um það að stokka upp íslenska stjórnkerfið búa því nýjan ramma nýja löggjöf og í raun og veru regluverk að koma á svokallaðri stjórnfestu formfestu og lagafestu hér á landi þess vegna fagna ég því og ég vil eins og ég hef reyndar áður gert hér í þessum sal brýna hæstvirtur umhverfisráðherra sem situr í ríkisstjórn íslands og vinnur að samstarfsyfirlýsingu samfylkingar og vinstri grænna um að fækka ráðuneytum í stjórnarráðinu stækka þau og styrkja og fækka þeim og vinna að því sem einn maður að gera ríkisstjórnina að þannig stjórntæki að það séu allir upplýstir þar taki menn helst sameiginlegar ákvarðanir en séu ekki eins og tíu eða tólf smábátasjómenn sem hittist stöku sinnum í kaffi